polskiego rządu i polityków obrady nadchodzącego szczytu zostaną poszerzone o punkt dotyczący sytuacji na Ukrainie. Jest to w mojej opinii najistotniejsza sprawa, jaką w obecnej chwili powinni zająć się przywódcy państw członkowskich. Od trzech tygodni bowiem w Kijowie i innych miastach trwają protesty przeciwko decyzji władz o wycofaniu aprobaty dla umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

Niestety dotychczasowe zaangażowanie unijnej dyplomacji w stosunkach ze wschodnimi sąsiadami okazało się niewystarczające, odkrywając całkowity brak spójnej polityki, przede wszystkim względem Rosji. Apeluję o podjęcie wszelkich możliwych kroków celem pozytywnego rozwiązania ukraińskiego kryzysu. Kijów w bliskich relacjach z Brukselą to szansa dla całej Europy.